Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, právo na vodu a hygienu bylo před osmi lety na půdě OSN uznáno jako lidské právo. V této souvislosti nesmíme zapomenout na to, že členské státy jsou povinny zavést akční plány zaměřené na zajištění univerzálního a rovného přístupu k bezpečné a dostupné pitné vodě pro všechny do roku 2030. Jak to ovšem chceme dokázat, když jsme svědky nedostatečných investic do údržby a obnovy vodohospodářské infrastruktury? Jak chce stát zajistit, že přístup k čisté pitné vodě nebude omezován z důvodu cenové nedostupnosti, když vodohospodářství neustále hrozí privatizace a v řadě států už je zprivatizováno? Jak chceme občanům zajistit zdraví neškodnou vodu, pokud Komise nepředloží aktualizovanou strategii EU v oblasti endokrinních disruptorů? Pokud chceme občanům dokázat, že prioritou jsou pro nás jejich oblasti zájmu, musíme začít od základu.